Señora presidenta, en primer lugar, mostrar la repulsa por los hechos denunciados y realmente dar las gracias a todas aquellas mujeres que se han atrevido a denunciarlo, porque es imprescindible que esto salga absolutamente a la luz. Este es un fenómeno muy extendido el 55 de las mujeres en la Unión Europea denuncian haber sido víctimas de acoso sexual el treinta y pico por ciento denuncian que este acoso ha venido por parte de compañeros, jefes, amigos de trabajo...

lo tanto, estamos hablando de un fenómeno muy extendido a consecuencia de un patriarcado insufrible. Pero, hoy, quisiera hacer dos reflexiones que tienen que ver con esta Casa. La primera es que, de todos los casos que han salido en la prensa —más de cien en las instituciones europeas—, ¿cuántos han sido denunciados oficialmente en los mecanismos que tenemos en esta institución? Poquísimos, prácticamente ninguno. Tenemos que encontrar vías para que esto pueda ser denunciado. Y la segunda reflexión que quiero hacer, compañeros esto es responsabilidad también nuestra y, hoy, en este debate, en el que va a haber más de cuarenta intervenciones, solo hablaremos cinco hombres. ¡Esto no puede ser! Esto también es responsabilidad nuestra, tenemos que denunciar cuando veamos estas situaciones que pasan cerca nuestro.